Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente qualcosa di buono da questa Unione europea che molto spesso è invisa e osteggiata dai cittadini. Finalmente, insomma, qualcosa che va incontro alle esigenze e alle richieste dei cittadini, una direttiva che ci permetterà di ripulire i nostri mari e anche di evitare che, ad esempio, nel 2050 vi sia più plastica

Finalmente scompariranno quei contenitori di plastica nei supermercati per i cibi, i piatti di plastica, i bicchieri di plastica, le posate, tutti quei prodotti che hanno già un'alternativa monouso senza plastica. Questo è un grande obiettivo. Scompariranno anche i mozziconi di sigarette dalle nostre spiagge, perché finalmente siamo riusciti ad imporre all'industria del tabacco di sostenere i costi per la raccolta, per il trasporto e per il trattamento dei mozziconi di sigarette. Io però credo che sia scandaloso che in questa direttiva non siamo riusciti ad imporre un obiettivo vincolante per ridurre definitivamente anche le bottiglie di plastica. Voglio ricordare qui che l'Unione europea produce ogni anno 50 miliardi di bottiglie di plastica e questa plastica non si dissolve col tempo e quindi è facile fare un conto in 20 anni si accumulano mille miliardi di bottiglie di plastica. Questo ha un impatto terribile sul nostro ambiente e sui nostri mari. Ed è anche scandaloso che alcuni parlamentari abbiano ostacolato quelle soluzioni innovative basate su plastica biodegradabile e compostabile solo perché provenienti da un'innovazione tutta quanta italiana.